Importanța unor standarde comune este o condiție esențială pentru încrederea reciprocă în sistemele legale ale statelor membre. Lipsa de echilibru între drepturile învinuitului și inculpatului, pe de o parte, și mijloacele pe care acuzarea le are la dispoziție, pe de altă parte, poate pune în pericol principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor. De aceea, inițiativa președinției suedeze din iulie 2009 de a prezenta o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate a reprezentat un pas foarte important. În ceea ce privește dreptul la traducere și interpretare, intrarea în vigoare la 1 decembrie a Tratatului de la Lisabona a impus instituirea unui nou cadru instituțional. Propunerea de decizie cadru aflată în lucru în Comisia LIBE trebuia transformată într o propunere de directivă pentru a permite continuarea lucrărilor asupra dosarului. Am fost preocupați de calendarul și de sfera de aplicare a viitoarelor inițiative privind drepturile procedurale, de aceea am hotărât adresarea acestor întrebări Comisiei și Consiliului. La scurt timp după depunerea lor în decembrie, 13 state membre, printre care și România, au prezentat o inițiativă pentru o directivă a Parlamentului European și Consiliului. Sunt convinsă că pe parcursul întregului proces vom reuși să aducem îmbunătățiri acestui text atât în ceea ce privește sfera de aplicare, cât și în ceea ce privește garantarea corectitudinii procedurilor și a calității traducerii și interpretării. Referitor la celelalte măsuri prevăzute în foaia de parcurs, avem în vedere că este vorba de asigurarea accesului la drepturi precum consilierea și asistența juridică, instituirea de garanții speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate vulnerabile, informarea privind drepturile pe care le au și privind costurile. Dorim angajamente clare din partea Consiliului și Comisiei că urmează să fie înaintate propuneri de reglementare cât mai rapid cu putință. Diferențele existente în acest moment între statele membre impun adoptarea de urgență a unor standarde comune.